Taxa pe tranzacțiile financiare ar putea deveni un factor de descurajare a activităților riscante și al speculației, reprezentând în același timp, pentru sectorul financiar, un mijloc echitabil de a contribui la procesul de redresare economică. Taxa va aduce un venit important bugetelor, estimat la 57 de miliarde de euro anual în eventualitatea introducerii sale în 27 de state membre, și la 31 de miliarde euro anual în cazul cooperării prevăzute între 11 state membre, într un moment în care stimularea creșterii economice și, în special, crearea de locuri de muncă, sunt atât de necesare. Salut inițiativa statelor care au decis să colaboreze pentru implementarea taxei, însă regret că restul membrelor Uniunii Europene nu s au alăturat, pentru moment, acestui demers. Totodată, nu sunt favorabil principiului scutirii anumitor instrumente financiare de la aplicarea taxei pe tranzacții financiare, deoarece o punere în practică selectivă a acesteia ar crea deficiențe, subminându i eficacitatea.